Herr Präsident! Der Schutz von Rechten geistigen Eigentums ist von existenzieller Bedeutung für Wirtschaft und Verbraucher. Leider hat der Handel mit gefälschten Produkten in den letzten Jahren immer mehr zugenommen. Dabei geht es längst nicht mehr um Luxusmarken, sondern zunehmend auch um Produkte des täglichen Gebrauchs wie Körperpflegeprodukte, Arzneimittel, Spielzeuge und elektrische Haushaltsgeräte. Immer häufiger bestellen Verbraucher diese gefälschten Waren heute im Internet. Außerdem finden die Fälscherbanden immer wieder neue Mittel und Wege, um die Kontrollen des Zolls zu umgehen und bestehende Gesetzeslücken auszunutzen. Diese Entwicklung ist eine ernsthafte Bedrohung für unsere Unternehmen und ihre Arbeitsplätze. Darüber hinaus werden Verbraucher in die Irre geführt und beträchtlichem Schaden für ihre Sicherheit und Gesundheit ausgesetzt. Die geschilderten Entwicklungen haben eine erneute Überarbeitung der Verordnung aus dem Jahr 2004 erforderlich gemacht, die die Verfahren zur Beschlagnahmung und Vernichtung gefälschter Waren durch die Zollbehörden regelt. Der Zoll eignet sich besonders gut für diese Aufgabe, weil er die Warensendungen aufhalten kann, bevor sie in den Binnenmarkt gelangen und in kleinere Sendungen aufgeteilt werden, die dann schwieriger zu verfolgen sind. Nach der ersten Lesung vor einem knappen Jahr haben wir uns bereits im Dezember 2012 im Trilog mit dem Rat auf einen gemeinsamen Text geeinigt. Der Binnenmarktausschuss hat das Verhandlungsergebnis im Januar mit einer deutlichen Mehrheit von 32 zu 3 Stimmen angenommen. Da der Ministerrat die Verordnung bereits am 11. März beschlossen hat, muss nur noch das Parlament morgen zustimmen. Damit kann die Verordnung pünktlich zum

Mit meinem Bericht habe ich vor allem zwei Ziele verfolgt Erstens wollte ich den Schutz von geistigem Eigentum in der Europäischen Union verbessern. Zweitens galt es, die Zollbehörden von Bürokratie zu entlasten. Die Vorschriften dieser Verordnung sollten also nicht nur effektiv, sondern auch effizient sein. Es freut mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir beide Ziele erreicht haben. Wir haben durchgesetzt, dass ein vereinfachtes Verfahren zur Vernichtung gefälschter Waren verpflichtend in allen Mitgliedstaaten eingeführt und sein Anwendungsbereich auf alle Rechte geistigen Eigentums erweitert wird. Um dem rasanten Anstieg an Internetkäufen zu begegnen, führen wir außerdem ein besonderes Verfahren für gewerbliche Kleinsendungen ein. Auch hier hat das Parlament seine Position behauptet. Mit Bezug auf Arzneimittel, die im Transit zwischen Drittländern durch das Zollgebiet der EU transportiert werden, haben wir klargestellt, dass der Zoll nur dann einschreiten darf, wenn die konkrete Gefahr einer Umleitung in den Binnenmarkt besteht. Die Versorgung von Entwicklungsländern mit sicheren Arzneimitteln, die möglicherweise in der EU geschützte Patente verletzen, soll durch die Anwendung dieser Verordnung nicht gefährdet werden.

Auch hier war das Parlament erfolgreich. Sie sehen, dass wir mit diesem Ergebnis sehr zufrieden sein können. Die Verabschiedung dieser Verordnung liegt im Interesse von Unternehmen, Verbrauchern und Zollbehörden.